Zwingend ist die Abstimmung über die gesamte Kommission.

Ich habe dort festgestellt und feststellen lassen weil ich das eben nicht alleine entscheide und es nicht meine alleinige Entscheidung sein sollte wie die Konferenz der Präsidenten, die diese Sitzung vorzubereiten hat, das sieht. In der Konferenz der Präsidenten gab es eine breite Mehrheit dafür, dass hier abgestimmt werden soll.